Doresc să atrag atenția asupra unor abuzuri grave ale guvernului de la București împotriva aleșilor locali ai opoziției, cu efecte dureroase asupra cetățenilor pe care îi reprezintă în Parlamentul European. Mă refer la situația fără precedent din județul meu, Teleorman, unde prefectul abuzează de controlul administrativ pentru blocarea activității autorităților locale, în pofida unor hotărâri judecătorești deja exprimate în cauzele respective. Un grav exemplu este atacarea repetată în justiție a hotărârilor pentru aprobarea bugetelor la Consiliul Județean și în 34 de localități, deși legea nu îi conferă prefectului atribuții de control asupra oportunității, ci doar asupra legalității actelor administrative.

De asemenea, mai multe proiecte europene riscă să fie compromise ireversibil, pe fondul acumulării penalităților și depășirii termenelor de execuție. Solicit Comisiei să interpeleze Guvernul României pentru încălcarea repetată și deliberată a Cartei europene a autonomiei locale și blocarea proiectelor europene, cu consecințe deosebit de grave asupra unor cetățeni europeni.